Monsieur le Président, je voudrais m'adresser à la Commission et au Conseil juste pour souligner les trois déficits que le projet de gouvernance européenne présente à nos yeux. Premier déficit, on a une discipline extrêmement stricte sur ce qui est déficit et dette et on a une discipline extrêmement souple, ou loose sur ce qui est investissement, et je pense à Europe

Troisième déficit, c'est ce que nous considérons comme le déficit démocratique et cela me frappe particulièrement dans les propositions de la task force.